C'est un pilier important du paquet pharma sur lequel nous travaillons depuis un certain temps, et cet accord de première lecture va permettre de mieux protéger les patients face aux risques qui sont liés à l'utilisation des médicaments. Cet accord est donc un grand pas pour la sécurité des patients, car des caractéristiques rares pourront être détectées plus rapidement et des médicaments non sûrs pourront ainsi être rapidement retirés du marché, le cas échéant. En réalité, il ne s'agit pas de réinventer la pharmacovigilance, mais simplement d'améliorer les choses à partir d'une meilleure connaissance des risques qui sont liés aux médicaments, grâce à une plus grande coopération entre les autorités compétentes.

Cela permettra ainsi d'améliorer la communication entres les autorités compétentes. Les autorités nationales auront aussi une plus grande capacité pour réévaluer le rapport bénéfice risque, en captant et en intégrant de façon réactive tous les signaux ou les nouvelles données, et pour adapter en conséquence l'information à fournir aux professionnels de santé et aux patients.

la mise à disposition d'une information trop abondante pourrait finalement être nuisible.

On le voit bien, aujourd'hui, la notice a perdu de sa pertinence.

Il faudrait, dès maintenant, réfléchir à son évolution, avec l'ensemble des partenaires, pour une meilleure compréhension des patients et surtout pour donner confiance aux patients dans le médicament.